Le leggi che promulgheremo qui non avranno più alcun valore perché potrebbero essere smantellate da corti arbitrali di avvocati senza scrupoli, non appena toccheranno gli interessi dei grandi potenti dell'economia.

Quest'ultimo è senz'altro positivo per la nostra economia ci permetterà di espanderci in un mercato in rapida crescita come quello asiatico e, normalmente, non avrei problemi a sostenere un accordo del genere che è esclusivamente commerciale. Tuttavia, vorrei sottolineare che questi negoziati sono stati portati avanti con una certa mancanza di trasparenza e voglio dire che la Commissione ha informato il Parlamento soltanto a cose fatte dei problemi legati alla tutela di alcune indicazioni geografiche. Per questo motivo, valuteremo con attenzione come reagire a queste altre mattanze. Ma una cosa è certa ci opporremo al trattato sugli investimenti, perché contiene quel famigerato tribunale speciale, che consente appunto di portare avanti solo le istanze delle multinazionali, qualcosa a cui noi ci eravamo già opposti fermamente con il CETA e continueremo a combattere anche qui.